Sie sagen, dass wir Frau Merkel dankbar sein sollten. Aber Frau Merkel hätte dies vielleicht mit ihrem Volk besprechen sollen Sie hat Deutschland nie gefragt, ob die Deutschen hinter ihrer Einladung stehen.